Doamnă președinte, suntem pe deplin îndreptățiți să discutăm aici despre mai multă transparență, despre mai mult control democratic în activitatea instituțiilor, care, în fapt, au salvat câteva state membre ale Uniunii Europene de la un colaps financiar, economic și social. Dar, discutând despre aceste lucruri, să nu uităm de fundamente, și anume de responsabilitate și solidaritate. O țară care se supraîndatorează care este în pericol de a nu și mai putea achita datoriile o asemenea țară nu are altă cale decât să își restructureze economia.

Creditorii vor urmări întotdeauna să acorde un răgaz de timp țărilor aflate în suferință, având credința, încrederea că țările respective desfășoară reformele structurale necesare și, sigur, să acomodeze potențialul de venituri al țării respective cu obligațiile de plăți. Din acest punct de vedere, consider că troica și a făcut datoria, chiar dacă au existat multe plângeri la adresa activității troicii.